Les divergences d'opinion entre les États membres de l'Est et de l'Ouest ne laissaient pas espérer ce compromis au début de nos travaux. Comme cela a été dit par mes collègues, le détachement des travailleurs est devenu un problème majeur à l'intérieur de l'Europe.

Dans une économie sociale de marché dynamique, cette directive a dû être révisée pour concilier liberté économique, concurrence loyale et protection des salariés. Les secteurs les plus touchés sont les secteurs du bâtiment, de l'agriculture, des services avec le recours à une main d'œuvre sous payée. Les sociétés intermédiaires fleurissent et la sous traitance en cascade rend les contrôles trop peu nombreux, au demeurant inopérants. L'accord trouvé avec le Conseil va permettre de faire plus de contrôles. Il échoit à nos gouvernements d'assurer que ces contrôles soient nombreux et efficaces. Un système d'échange d'informations transfrontalier entre inspecteurs existe mais faute de pouvoirs administratifs et judiciaires rapides, les contrôles restent inefficaces. Certains pays comme la France doivent réformer leur système d'inspection du travail, mais pour cela il faut que cette réforme soit efficace et qu'elle donne la possibilité aux inspecteurs d'agir rapidement pour suspendre des activités et des entreprises suspectées d'abuser de travailleurs détachés. Il faut absolument réduire les échelons administratifs et la centralisation, augmenter le nombre d'inspecteurs. Ce n'est malheureusement pas le sens de la réforme engagée dans mon pays. Au niveau européen, les chefs d'entreprises peu scrupuleux aussi vont voir leur responsabilité engagée. À eux de devenir socialement responsables. Arrêtons de dire que l'Union européenne ne fait rien pour éviter le dumping social. De même, l'exploitation politique faite par l'extrême droite sur ce sujet doit être combattue. J'aurais aimé voir la présidente du Front national, ne serait ce qu'une fois, siéger et travailler dans notre commission commune, au moins sur ce sujet primordial. Les nouvelles dispositions que nous allons voter demain devront être appliquées par nos gouvernements et des systèmes de contrôle efficients devront être mis en place. C'est leur responsabilité vis à vis de nos concitoyens.